fara annars vegar yfir helstu atriði frumvarpsins og síðan þær breytingar sem gerðar hafa verið á því á milli þinga það er kunnara en frá þurfi að segja að mikil gróska og örar breytingar hafa einkennt íslenskan fjölmiðlamarkað allt frá því að útvarpslögum var breytt árið nítján hundruð áttatíu og sex lagaumhverfi fjölmiðla á þessum tíma hér á landi hefur verið einfalt litlar sem engar hindranir hafa verið fyrir stofnun nýrra fjölmiðla og fjölmiðlafyrirtækja og hér á landi eins og í fjölmörgum öðrum ríkjum heims hefur þróunin orðið sú að fjölmiðlafyrirtæki hafa stækkað og eflst auk þess sem samruni fjölmiðla tölvutækni og fjarskipta hefur orðið ör tækniþróun ekki síst á fjölmiðlamarkaði hefur kallað á heildstæða löggjöf sem nær meðal annars til þeirrar samþættingar sem hefur orðið á sviði fjölmiðlunar og fjarskipta og var kannski engum fyrirsjáanleg fyrir

við þessar aðstæður hefur sífellt aukinn þungi færst í þá umræðu að þörf sé á ítarlegri löggjöf um þessa starfsemi ég held að hér getum við öll verið sammála um mikilvægi fjölmiðla ekki síst á okkar tímum en í raun má segja að það eigi við á öllum tímum þeir gegna

með þessu frumvarpi er í fyrsta sinn reynt að setja og stefnt að því að setja eina heildstæða löggjöf um fjölmiðla og starfsemi þeirra hér á landi með því er lagt til að samræma og sameina ýmis ákvæði útvarpslaga frá árinu tvö þúsund um hljóð og myndmiðla og laga um prentrétt frá nítján hundruð fjörutíu og sex hvað varðar prentmiðlana það má auðvitað kalla talsvert nýmæli að fjölmiðlar séu teknir saman í eina heild og að sjálfsögðu snýst það í raun og veru um þær breytingar sem hafa orðið á tækniumhverfinu sem gerir það að verkum að munur á prentmiðlum og hljóð og myndmiðlum er í raun og veru að verða æ óljósari tilurð frumvarpsins og helsta hvata að gerð þess má upphaflega rekja til tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer sextíu og fimm frá ellefta desember tvö þúsund og sjö um breytingu á tilskipun ráðsins númer fimm hundruð fimmtíu og tvö nítján hundruð áttatíu og níu sem snerist um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur vegna skuldbindinga e e s samningsins er íslenska ríkinu skylt að laga efni tilskipunarinnar að landsrétti þó að gildandi útvarpslög séu ekki gömul eða frá árinu tvö þúsund var talið nauðsynlegt og eðlilegt að endurskoða löggjöfina í heild sinni samhliða lögleiðingu þeirra breytinga sem efni tilskipunarinnar felur í sér fyrir þeirri tilhögun eru fjölþætt rök en í fyrsta lagi er þróunin og tækniframfarirnar sem ég nefndi áðan sem hafa verið afar hraðar frá setningu gildandi útvarpslaga þau eru því þegar orðin úrelt um margt til að mynda um gildissvið og ýmis viðmið einnig má nefna að grundvallarhugtök á borð við sjónvarp sjónvarpsstöð og fleiri slík eru skilgreind með of þröngum hætti í gildandi löggjöf bann er lagt til að byggja upp fjölrásasjónvarp á því tíðnisviði sem nágrannaþjóðir íslands nota og skortur er á jafnræði milli sjónvarpsstöðva af þeirri einföldu ástæðu að gildandi lög gera ekki ráð fyrir slíkum tækniframförum eðlilega í öðru lagi er það svo að flest þeirra ríkja sem við kjósum helst að bera okkur saman við eru komin talsvert lengra í þróun löggjafar og þess starfsumhverfis sem ljósvakamiðlar á tuttugustu og fyrstu öldinni kalla óhjákvæmilega á sem verður auðvitað æ alþjóðlegra og óháð landamærum það er nauðsynlegt að bregðast við þessu breytta umhverfi nú þegar svo við drögumst ekki frekar aftur úr loks eru ákvæði hinnar nýju tilskipunar bæði viðamikil og útheimta verulegar breytingar á gildandi lögum frá gildistöku núgildandi útvarpslaga hafa orðið nokkrar breytingar á samsetningu og gerð íslensks fjölmiðlamarkaðar í kjölfar þess hafa skapast miklar umræður í samfélaginu um frekari reglusetningu og skipan mála á þessu sviði tvær viðamiklar skýrslu voru gerðar í tilefni af lagafrumvörpum á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm árið tvö þúsund og fjögur setti alþingi lög um breytingu ýmissa lagaákvæða sem varða fjölmiðla en eins og kunnugt er voru þau lög síðar felld úr gildi eftir að forseti íslands synjaði staðfestingu þeirra í tvígang árið tvö þúsund og sex var mælt fyrir frumvarpi um breytingu á útvarpslögum lögum um prentrétt og samkeppnislögum en það frumvarp fékk ekki brautargengi á alþingi sem bendir til þess í ljósi þess að þetta er í annað sinn sem ég mæli fyrir þessu frumvarpi að það sé allerfitt að koma fjölmiðlalögum í gegnum þingið og við verðum auðvitað að sjá hvernig það mun takast að þessu sinni margar tillögur sem koma fram í fyrrgreindum skýrslu sem ég nefndi áðan og varða grundvallaratriði í rekstri og starfsumhverfi fjölmiðla eiga erindi í ný lög á þessu sviði og hafa þær verið nýttar við gerð þessa frumvarps mig langar einnig að nefna að í stjórnarsáttmálanum eru tilgreind áform um að sameina í eina löggjöf þær reglur sem lúta að fjölmiðlum og starfsemi þeirra í víðtækasta skilningi og þar er einnig litið til fjölmiðla í prentuðu formi og fjölmiðla sem miðla ritefni með rafrænum hætti svo sem netútgáfu dagblaða tímarita og annarra sambærilegra netmiðla lagaleg staða slíkra miðla sem má kalla á mörkum hljóð og myndmiðla og svo prentmiðla hefur verið óljós í þeirri hröðu þróun fjölmiðla og fjölmiðlatækni á undanförnum árum og er nauðsynlegt að bregðast við því við samningu frumvarpsins þótti einnig nauðsynlegt að víkka sjóndeildarhringinn verulega frá þeirri afmörkun sem liggur til grundvallar gildandi útvarpslögum og prentlögum þetta felst meðal annars í tillögum um gagnsæi og eignarhald af fjölmiðlum reglum um aðgang efnisveitna að ólíkum dreifiveitum flutningsrétt dreifiveitna á efni auk grundvallarbreytinga á stjórnsýslu á þessu sviði þá eru ábyrgðarreglur samræmdar fyrir allar tegundir fjölmiðla en þau mál hafa einmitt verið talsvert til umræðu ekki síst á meðal þeirra sem starfa á fjölmiðlunum hjá blaðamönnum og fréttamönnum þetta útheimtir auk smíði nýrrar heildarlöggjafar breytingar á ákvæðum nokkurra annarra laga svo sem höfundalaga og laga um eftirlit með aðgengi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum við samningu frumvarpsins var víða leitað fanga aflað var álits fjölmargra sérfróðra aðila og hagsmunaaðila og fyrirmynda leitað erlendis frá yfirfarin voru tilmæli yfirlýsingar og leiðbeinandi reglur evrópusambandsins og evrópuráðsins um fjölmiðla og enn fremur eins og ég nefndi áðan hefur verið stuðst við þá faglegu vinnu sem hefur verið unnin á þessu sviði innan lands og liggja auðvitað mikil verðmæti í þeim skýrslum sem við eigum þar haustið tvö þúsund og níu var þetta frumvarp lagt fram til almennrar kynningar á vef mennta og menningarmálaráðuneytisins bréf sent öllum helstu hagsmunaaðilum til að vekja athygli þeirra á frumvarpinu og þeir hvattir til að gera athugasemdir fjölmargar athugasemdir bárust í þeim umgangi og tekið var nokkurt tillit til þeirra áður en mælt var fyrir frumvarpinu þann fjórða mars árið tvö þúsund og tíu

bárust menntamálanefnd athugasemdir hagsmunaaðila þegar hún tók málið til umfjöllunar og var tekið nokkurt tillit til þeirra í nefndaráliti meiri hluta nefndarinnar frá öðrum september tvö þúsund og tíu þær athugasemdir og breytingartillögur meiri hluta menntamálanefndar hafa verið færðar inn í frumvarpið þá vil ég nefna að í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta er bent á að leitað verði leiða til að efla sjálfstæða og hlutlæga fjölmiðlun með því að styrkja bæði fagleg og fjárhagsleg skilyrði fjölmiðlunar þá er bent á að styrkja þurfi sjálfstæði ritstjórna og setja eignarhaldi á fjölmiðlum hófleg mörk þá er sett fram sú krafa að upplýsa verði hverjir séu eigendur fjölmiðla á hverjum tíma til að almenningur geti lagt sjálfstætt mat á hvort þeir dragi taum eigenda sinna að lokum er vakin athygli á því að faglegt eftirlit með fjölmiðlun þurfa að vera fyrir hendi sem stuðla að því að þeir rækja af ábyrgð hlutverk sitt sem fjórða valdið í lýðræðisríki og verndi almannahagsmuni í frumvarpinu er leitast við að koma til móts við allar þessar ábendingar rannsóknarnefndarinnar og hefur efni hennar verið fléttað inn í greinargerðina má þar nefna ákvæði um gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum og sjálfstæði ritstjórnar og jafnframt er reynt að koma á mikilvægum réttarúrbótum fyrir blaðamenn með því að samræma áðurnefndar ábyrgðarreglur en þær snúast til að mynda um hver skuli greiða fébætur í dómsmálum og snúast um reglur um áminningar og brottvikningu blaða og fréttamanna allt er þetta gert til að þeir geti starfað sjálfstætt sinnt hlutverki sínu sem fjórða valdi og eigi það ekki á hættu að vera dregnir til ábyrgðar fyrir tilvitnanir sem hafðar eru beint eftir heimildarmönnum jafnframt er skerpt á ákvæði um vernd heimildarmanna sem er afar mikilvæg í öllum lýðræðisríkjum öll þessi ákvæði held ég að skipti máli og hefur í raun verið rætt um og kallað eftir á þinginu meðal annars á undanförnum dögum að sé mikilvægt að við tökum til umræðu einmitt hér þá eru gerðar veigamiklar breytingar á núverandi reglum um auglýsingar og kostun til að koma til móts við kröfu fjölmiðla um að nýta nýja tækni til að skapa nýja tekjugrunna og má í þessu sambandi nefna svokallaðar sýndarauglýsingar og vöruinnsetningar einnig er lagt til að nú þegar verði skipuð nefnd til að gera tillögur í frumvarpsformi um eignarhald á og skal sú nefnd skipuð fulltrúa allra flokka á alþingi og það er breyting frá fyrra frumvarpi sem gerði ráð fyrir að slík nefnd muni starfa að lokinni málsmeðferð ég mun í framhaldi af þessari fyrstu umræðu í dag óska tilnefningar frá öllum þingflokkum til að geta hafið störf og starfað núna í vetur að lokum er í frumvarpinu brugðist við þeirri athugasemd rannsóknarnefndar alþingis að koma á faglegu eftirliti með fjölmiðlum vegna þess mikilvæga hlutverks sem fjölmiðlar gegna í lýðræðisríkjum er því lagt til og þar um breytingu að ræða sem ég mun ræða aðeins ítarlegar á eftir að fjölmiðlanefnd sjálfstæðri stjórnsýslunefnd verði gert skylt að hafa eftirlit með framkvæmd fjölmiðlalaga líkt og gert er í öðrum lýðræðisríkjum og reynt að tryggja eins og kostur er sjálfstæði hennar gagnvart hinu pólitíska valdi og þess ber að geta að sambærilegar athugasemdir birtust svo í skýrslu þingmannanefndarinnar sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þó frumvarpið sé vegna alþjóðlegra skuldbindingar íslands allítarlegt og nákvæmt um hljóð og myndmiðla og þar með talið á netinu má segja að það setji einungis lágmarkslagaumgjörð um starfsemi annarra fjölmiðla nýjar miðlunarleiðir tæknibreytingar annars vegar og sjónarmið um jafnræði og þverpólitískar kröfur um gagnsæi hins vegar gera þessar tillögur auk þess óhjákvæmilegar með frumvarpinu er komið til móts við sjónarmið um að réttaróvissu verði eytt hlutlægi og gagnsæi aukið og jafnframt stuðlað að auknu réttaröryggi þeirra sem starfa á fjölmiðlum síðast en ekki síst er mikilvægt að sambærilegar reglur gildi um mismunandi fjölmiðla og miðlunarleiðir sem hefur skort nokkuð á hér á landi hin síðari ár ég ætla að víkja í kannski ekki stuttu máli en eins stuttu og unnt er að helstu nýjungum sem felast í frumvarpinu sem tekur til allra fjölmiðla sem miðla efni sem ætlað er almenningi hér á landi að teknu tilliti til ákvæðis um lögsögu fjölmiðlaþjónustuveitenda sem miðla myndefni og um lögsögu þeirra gilda reglur tilskipunar e s b númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö samkvæmt frumvarpinu er öll starfsemi fjölmiðla sem undir lögin falla skráningarskyld sé hún ekki leyfisskyld almenn skráningarskylda af þessum toga er ný af nálinni felur vissulega í sér auknar kröfur á hendur þeim aðilum sem eiga og reka fjölmiðla en viðmið á þeim álögum má kalla þær kröfur fremur léttbærar og snúa fyrst og fremst að upplýsingagjöf skráningar og tilkynningarskylda af þessu tagi á rætur að rekja til tillagna hinna þverpólitísku fjölmiðlanefndar frá apríl tvö þúsund og fimm en í þeim tillögum sagði meðal annars að gera þyrfti greinarmun á ljósvakamiðlum annars vegar og prentmiðlum og netmiðlum hins vegar hvað varðar opinber leyfi nefndin gerði ekki tillögu um grundvallarbreytingu á því fyrirkomulagi að starfsemi ljósvakamiðla væri í meginatriðum háð leyfi en annað gilti um prentmiðla og raunar einnig netmiðla nefndin taldi að skoða bæri þá tilhögun að mismunandi reglur giltu um ólíka fjölmiðla og hvað ljósvakamiðla varðaði yrði sums staðar ekki leyfisskyld heldur skráningarskyld til að stjórnvöld hefðu fullnægjandi yfirsýn á hverjum tíma þegar nefndin skilaði tillögum sínum taldi hún ekki brýnt að leggja

gera þar greinarmun á meðal annars vegna jafnræðissjónarmiða í öðru lagi leiðir það af auknum kröfum hljóð og myndmiðlunartilskipunarinnar að því stjórnvaldi sem sinnir eftirlitshlutverki á þessu sviði er nauðsyn að geta fylgst með allri starfsemi hverju nafni sem hún nefnist og án tillits til þess hvort hún sé leyfisskyld eða ekki til þess að geta fylgt markmiðum frumvarpsins um að hafa eftirlit með lögunum þarf fjölmiðlanefnd að hafa yfirlit yfir þá fjölmiðlaþjónustuveitendur sem ekki eru leyfisskyldir en heyra undir lögin að öðru leyti þá er einnig mikilvægt í þessu efni að með alþjóðavæðingu fjölmiðla þar sem sent er út frá einu ríki og efninu beint að öðru eða öðrum ríkjum er nauðsynlegt að stjórnvöld hafi á hverjum stað yfirlit yfir þá fjölmiðlaþjónustuveitendur sem þar starfa í hljóð og myndmiðlunartilskipuninni er gert ráð fyrir að þessi fyrirtæki veiti stjórnvöldum ýmsar upplýsingar um starfsemina sem almenningur getur haft greiðan og beinan aðgang að og sem þau nota í upplýsingagjöf til eftirlitsstofnana á vegum efta og evrópusambandsins í þriðja lagi er skráningarskyldan nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að fá upplýsingar um eignarhald fjölmiðlaþjónustuveitenda og í því sambandi skal bent á að það er ekki einsdæmi að fjölmiðlar séu allir skráningarskyldir á norðurlöndum eru fordæmi fyrir því að allir sem reka eða hyggjast setja á stofn fjölmiðla hyggjast tilgreina það til stjórnvalda tilgreina samhliða því ábyrgðarmann viðkomandi fjölmiðils hefðbundnir ljósvakamiðlar þurfa jafnframt leyfi kostur þess að láta skrá sig sem fjölmiðil felst í þeim réttindum sem fjölmiðlar njóta umfram önnur fyrirtæki svo sem um vernd heimildarmanna og sjálfstæði ritstjórna í frumvarpinu er lagt til að hljóð og myndmiðlun sem á uppruna sinn hér á landi og krefst þar með tíðniúthlutunar frá póst og fjarskiptastofnun þurfi leyfi fjölmiðlanefndar nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum er ákvæðið sambærilegt gildandi útvarpslögum þeim var fyrst og fremst ætlað að taka til hefðbundinna útvarps og sjónvarpsstöðva sem senda út í loftið svokallaðra ljósvakamiðla en frumvarpi þessu er hins vegar ætlað að ná til allra hljóð og myndmiðlunar óháð þeirri tækni sem notuð er til dreifingar og óháð því hvort um línulega dagskrá er að ræða eða efni eftir pöntun

í fimmta kafla frumvarpsins er fjallað um réttindi og skyldur fjölmiðlaþjónustuveitenda í víðtækum skilningi reglurnar í kaflanum eiga sér að nokkru leyti samsvörun í reglum fjórða kafla núgildandi útvarpslaga um skyldur útvarpsstjóra sambærilegar reglur hafa ekki áður verið settar um prentmiðla en eðli málsins samkvæmt þykir rétt að ýmsir þeirra eigi jafnt við um alla tengda fjölmiðla í fimmta kafla er líka kveðið á um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem leiðir beint af tillögum fjölmiðlanefndarinnar hinnar síðari þá er ákvæðið um nefnd heimildarmanna og síðan er fjallað um vernd tiltekinna grundvallarréttinda í næstu ákvæðum það er lýðræðislegar grundvallarreglur bann við hatursáróðri og vernd barna gegn skaðlegu efni og þar er ein breyting sem ég mun nefna nánar á eftir því næst eru fyrirmæli um tal og texta á íslensku og aðgengi sjón og heyrnarskertra um miðmiðlunarefni og þá er fjallað um skyldur fjölmiðlaþjónustuveitenda vegna almannaheilla enn fremur er fjallað skyldu til auðkenningar dagskrárframboð og hlutfall dagskrárefnis frá sjálfstæðum framleiðendum skyldu til varðveislu á fjölmiðlaefni og loks um rétt til andsvara ákvæðið um ritstjórnarlegt sjálfstæði er í samræmi við tillögur hinnar þverpólitísku fjölmiðlanefndar frá árinu tvö þúsund og fimm hún lagði til að fjölmiðlaþjónustuveitendur settu fyrir sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni í skýrslu nefndarinnar er tekið fram að slíkar reglur hafi ef til vill ekki úrslitaáhrif um ritstjórnarlegt sjálfstæði einar sér en með öðrum úrræðum gegna þær tilteknu hlutverki engin viðurlög liggja við brotum á þessum tilteknu fyrirmælum á hinn bóginn bæri fjölmiðlanefnd að taka það fram á heimasíðu sinni ef tiltekinn fjölmiðill hefur til að mynda ekki sett sér reglur af þessu tagi tilgangurinn með ákvæðinu er jafnframt sá að vera nauðsynlegur hvati þess að fjölmiðlar setji sér reglur um sjálfstæði ritstjórna þess er vænst að viðkomandi starfsmenn eftir atvikum stéttarfélög þeirra en síðast en ekki síst almenningur veiti það aðhald sem verði öllum viðurlögum öflugra verndun trúnaðar á milli fjölmiðlafólks og heimildarmanna er eitt af grundvallarskilyrðum þess að fjölmiðlar geti lagt sitt af mörkum til vígslu og á hornsteinum tjáningarfrelsis það felst í þessu tilviki í réttinum til að taka við og miðla upplýsingum sem eiga erindi til almennings til að tryggja tjáningarfrelsi verði fjölmiðlafólk að geta heitið heimildarmönnum sínum nafnleynd og haldið það heiti og nú þegar er kveðið á um vernd heimildarmanna í réttarfarslöggjöfinni en þykir rétt að mæla einnig fyrir um það í lögum um fjölmiðla enda er frumvarpinu ætlað að mynda með heildstæðum hætti ramma utan um starfsemi allra fjölmiðla hér á landi fyrirmæli frumvarpsgreinarinnar um bann við hatursáróðri eru nýmæli í löggjöf fjölmiðla og viðleitni stjórnvalda til að verja börn og ungmenni gegn skaðlegum hljóð og myndefni er því miður óþrjótandi viðfangsefni en að sama skapi brýnt að taka á því í frumvarpinu er að finna ákvæði um þessi mál meginefni þess lýtur þó fyrst og fremst að liðnum hljóð og myndefni þó er einnig ráðgert að taka upp almennar vísireglur sem taka til annarra fjölmiðlaþjónustuveitenda

inngangsorðum hljóð og myndmiðlunartilskipunarinnar er sérstök áhersla lögð á að aðildarríki tryggi rétt til andsvara í netmiðlum í inngangsorðum og tilmælum evrópusambandsins númer níu hundruð fimmtíu og tvö tvö þúsund og sex er mælst til þess að aðildarríkin tryggi að andsvarsréttur gildi jafnt um nýja miðla sem hefðbundnar sjónvarpsútsendingar þá er í tilmælum evrópuráðsins númer sextán tvö þúsund og fjögur um andsvarsrétt í nýju fjölmiðlaumhverfi gerð ítarleg grein fyrir mikilvægi þess að aðilar hafi rétt til andsvara án tillits til þess um hvers konar miðil er að ræða hverju sinni með hliðsjón af framangreindu þykir rétt að með tilkomu nýrrar tækni á vettvangi fjölmiðlunar verði réttur þessi útfærður með samsvarandi hætti því er lagt til að allir þeir fjölmiðlaþjónustuveitendur sem frumvarpið tekur til verði bundnir

því hugtaki er beitt í stað auglýsingahugtaksins en orðsendingarhugtakinu er ætlað að ná yfir allar tegundir auglýsinga en líka svokallaðar orðsendingar

sem dæmi má nefna að áhorfendur geta nú í auknum mæli sniðgengið auglýsingar með notkun nýrrar tækni svo sem stafrænna upptökutækja og auknu úrvali rása auk þess sem stafræn gagnaversmiðlun gefur fjölmiðlaþjónustuveitendum tækifæri til að afla tekna með fjölbreyttari hætti en áður en í raun er verið að bregðast við þessari þróun með því að gera fjölmiðlaþjónustuveitendum mögulegt að þróa nýjar leiðir til tekjuöflunar

innan og utan e e s svæðisins á tekjuöflunarmöguleikum fjölmiðlaþjónustuveitenda á vettvangi hljóð og myndmiðla vegna þeirrar takmarkana sem sjónvarpstilskipunin setti í nýju hljóð og myndmiðlunartilskipuninni er leitast við að koma til móts við kröfur evrópskra fjölmiðlaþjónustuveitenda um að rýmka ýmsar íþyngjandi takmarkanir í reglum um hljóð og myndsendingar í viðskiptaskyni og það skýrir í raun og veru flest þau ákvæði sem þarna er að finna um fyrirkomulag þessara viðskiptaorðsendinga en um leið eru sett fram sérstök ákvæði sem eiga að vernda þá börn sérstaklega fyrir viðskiptaorðsendingum við undirbúning á lögleiðingu hljóð og myndmiðlunartilskipunarinnar í landsrétt einstakra ríkja var lagt til að settar yrðu miklar hömlur á viðskiptaorðsendingar þar sem óhollur matur er auglýstur fyrir börn ekki var samstaða um að banna slíkar orðsendingar en ýmis ríki innan e e s til að mynda danmörk hafa þegar sett siðareglur sem banna auglýsingar af því tagi hljóð og myndmiðlunarefni þær tóku gildi um áramótin tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta og slíkt bann hafði þá þegar verið sett í bretlandi í sjónvarpi og síðar hljóðvarpi í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði um rétt og skyldu til flutnings á sjónvarpsútsendingum sem er ætlað að stuðla að aðgengi enda af fjölbreyttu sjónvarpsefni og draga úr áhrifum lóðrétts eignarhalds á fjölmiðlum og dreifikerfum ákvæðin eiga við um stafræn fjarskiptanet sem flutt geta sjónvarpsútsendingar lögð er til í þessu frumvarpi breytt stjórnsýsla þær breytingar eru annars vegar til komnar vegna þeirra skyldna sem hvíla á íslenska ríkinu samkvæmt e e s samningnum og hins vegar áforma um að setja heildstæða löggjöf um fjölmiðla í hljóð og myndmiðlunartilskipuninni er ekki gerð bein krafa um sjálfstæða stjórnsýslustofnun sem fari með eftirlit með fjölmiðlaþjónustuveitendum en eigi að síður eru ákvæði tilskipunarinnar þannig að tilvist sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar er talin óhjákvæmileg enn fremur liggja fyrir tilmæli frá evrópuráðinu um að aðildarlönd þess skuli koma sér upp sjálfstæðum eftirlitsstofnunum á þessum vettvangi í tilmælunum er mikilvægi slíkra stofnana sérstaklega áréttað og áhersla lögð á þá sérþekkingu á þessum málaflokki sem þannig stofnanir búa yfir það er leitast við að fylgja þessum tilmælum í frumvarpinu en þó með breyttum hætti ákvæði gildandi laga um

fjölmiðla með frumvarpinu er því lagt til að fjölmiðlanefnd leysi útvarpsréttarnefnd af hólmi um það stjórnvald sem fer með eftirlit og umsjón með starfsemi hljóð og myndmiðla auk þess sem henni er ætlað að hafa sambærilegt eftirlit og umsjón með starfsemi allra annað miðla ein þýðingarmesta forsenda þeirra breytinga sem lagðar eru til er sú að skýrt verði tekið af skarið um stjórnsýslulegt sjálfstæði nefndarinnar ljóst er að verkefni hinnar nýju stjórnvaldsnefndar verða umfangsmeiri en verið hefur þar koma bæði til ný verkefni vegna þess að allir fjölmiðlar eru nú undir stjórnvaldi auk nýrra fyrirmæla með hljóð og myndmiðlunartilskipuninni og frekari verkefni sem leiða auðvitað af tilurð

í þessu fjölmiðlafrumvarpi sem nú er lagt fram hafa tillögur meiri hluta menntamálanefndar frá því í haust verið felldar inn í frumvarpið tillit hefur verið tekið til skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og þingmannanefndarinnar auk þess sem nokkrar breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu meðal annars vegna þeirra athugasemda sem komu fram í opinberri umræðu lokabreytingar og ég ætla ekki að tíunda þær breytingar sem er að finna í meirihlutaáliti menntamálanefndar þær eru aðgengilegar öllum en þær breytingar sem þar er ekki að finna eru eftirfarandi fyrsta fjölmiðlastofa sem lögð var til í fyrra frumvarpi er orðið að fjölmiðlanefnd sem ætlað er að vera sjálfstæð stjórnsýslunefnd

eigi að síður er bent á það sérstaklega bæði í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og skýrslu þingmannanefndarinnar að faglegt eftirlit með fjölmiðlum hér á landi sé nauðsynlegt þannig að við teljum mikilvægt að þarna sé auðvitað þessu fylgir ákveðinn kostnaður umfangi og starfi slíkrar

ákvæðinu um bann við hatursáróðri það er verið að innleiða tiltekið ákvæði hljóð og myndmiðlunartilskipunarinnar auk þess sem stuðst er við tilmæli evrópuráðsins um bann við hatursáróðri sem ísland hefur samþykkt en breytingin snýr að orðalagi og þar er vitnað til orðalagsins samanber fjórðu grein stjórnarskrárinnar og ákvæði í almennum hegningarlögum því hefur orðið stjórnmálaskoðanir verið fellt brott og við skoðanir ég vil ítreka það af því að þetta var

að þó að ákvæðið um bann við hatursáróðri sé nýmæli í löggjöf um fjölmiðla á það sér stoð í öðrum lögum og í stjórnarskrá þriðja gerð hefur verið smávægileg breyting á þeirri málsgrein sem snýr að því að meiri hluti efnis í hljóð og myndmiðlun skuli vera íslenskt og annað evrópskt efni en áður stóð eingöngu evrópskt og er ákvæðið nú orðað á sambærilegan hátt og það er gert í gildandi útvarpslögum að teknu tillit til breytts gildissviðs frumvarpsins fjórða tekin eru af öll tvímæli um það að ákvæði um vernd heimildarmanna eigi við um fjölmiðla sem hafa leyfi eða eru skráningarskyldir samkvæmt frumvarpinu kveðið er á um vernd heimildarmanna í lögum en ákvæði í fjölmiðlafrumvarpinu tekur til fleiri aðila og veitir meiri vernd en í þeim og þykir rétt að tiltaka það sérstaklega að sig aukin réttindi eru aðeins nauðsynleg fjölmiðlum vegna þeirrar mikilvægu skyldu sem þeir hafa í lýðræðissamfélögum og er verið að leitast við að gera þetta ákvæði skýrara fimmta gildisákvæðinu er breytt eðlilega nýtt ákvæði er sett um lagaskil og gert er ráð fyrir að frumvarpið taki gildi um leið og það er samþykkt og er þar lagt til í ljósi þess að e e s ríki áttu að vera búin að innleiða tilskipun þá sem frumvarpið byggist á fyrir nítjánda desember tvö þúsund og níu virðulegi forseti ég hef farið yfir meginþætti frumvarpsins með því er í meginatriðum fylgt þeirri stefnumótun í fjölmiðlamálum sem nágrannalönd okkar í evrópu hafa fylgt fram til þessa innleidd er tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö um breytingu á tilskipun ráðsins númer fimm hundruð fimmtíu og tvö nítján hundruð áttatíu og níu um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur einnig er brugðist við tilmælum evrópuráðsins um hvernig tryggja beri fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði ég legg áherslu á að fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélögum þeir miðla fréttum og upplýsingum til almennings svo hann geti myndað sér skoðanir tekið sjálfstæða afstöðu og sá munur er því á fjölmiðlum og öðrum fyrirtækjum á markaði að þeir hafa auðvitað gríðarleg áhrif á viðhorf almennings til manna og málefna og gegna þar gríðarlega mikilvægu hlutverki við að koma sem réttustum upplýsingum á framfæri mál það sem ég hef mælt fyrir er á margan máta sérstakt aðdragandi þess ber því um leið órækan vitnisburð en ég held að þetta sé mikilvægt mál sem varðar miklu um það hvernig þeirri umræðu sem er nauðsynleg í sérhverju lýðræðissamfélagi vindur fram ég átta mig líka á því að þetta mál leysir svo sannarlega ekki öll vandamál fjölmiðla hvorki hér á landi né annars staðar en ég hvet til þess að málið fái ítarlega og gaumgæfilega meðferð í þinginu það er mín trú að þetta sé mikilvægur áfangi í því að bæta fjölmiðlaumhverfi á íslandi að þessu mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar